Pane předsedající, já jsem hlasoval proti této dohodě o obchodu mezi Evropskou unií a Ukrajinou, a to z toho důvodu, že se domnívám, že tato dohoda je nevýhodná především pro Ukrajinu.

Tato smlouva rozdělila Ukrajinu politicky, rozdělila ji v listopadu, způsobila to hnutí na Majdanu, protože to, co bylo výhodné pro západní část země obchodovat bez cel s Evropskou unií to bylo současně nevýhodné pro východ země, protože v této části se ztíží obchodování s Ruskem a s dalšími zeměmi

Proto bych byl pro dohodu o volném obchodu, ale je mi líto, že Ukrajina musí přijímat celé tíživé acquis které je škodlivé zejména pro chudší země Evropské unie a o to škodlivější bude pro zemi, jako je Ukrajina.